Erdogan, a brandi la menace de laisser se déverser sur l'Europe une vague migratoire s'il ne recevait pas des fonds supplémentaires. Nous payons là l'erreur coupable d'avoir délégué à d'autres notre protection vitale.

Erdogan, qui se voit comme un sultan du nouvel empire ottoman, sait que la politique est un rapport de force.

Il s'en prend à la Grèce ou à Chypre, et lorsqu'un de nos collègues le fait remarquer dans cet hémicycle, l'Assemblée ne l'entend pas. Il instrumentalise les diasporas turques dans nos pays et l'Union européenne tourne la tête. La situation que nous vivons avec la Turquie est éloquente l'UE a fait de l'Europe l'empire de la faiblesse. Mais surtout, en détruisant nos protections frontalières, l'UE a désarmé nos nations et les a placées sous la menace d'une submersion migratoire aujourd'hui utilisée comme une arme de destruction massive.